Jedes Mal kommt die Frage Warum habt ihr dieses zweite Parlament, und warum fahrt ihr so viel hin und her? Ich sage jedes Mal Wir in Deutschland machen den gleichen Blödsinn mit Bonn und Berlin. Und auch das würde ich gerne abschaffen, und dafür trete ich genauso ein. Aber ich kann doch nicht dauerhaft und das nehmen mir die Bürgerinnen und Bürger auch nicht ab den einen Unsinn mit dem anderen Unsinn rechtfertigen.